fjögur með síðari breytingum þetta er frumvarp sem nokkrir þingmenn flytja það er sú er hér stendur svo er það háttvirtur þingmaður pétur h blöndal höskuldur þórhallsson eygló harðardóttir og háttvirtur þingmaður valgerður bjarnadóttir þannig að það eru þingmenn úr þremur stjórnmálaflokkum sem flytja þetta mál og hafa gert nokkrum sinnum flestir áður þetta mál er ekki stórt í sniðum en hefur mikil áhrif þetta eru tvær greinar og fyrsta grein hljóðar svo með leyfi virðulegs forseta síðari málsliður fimmtugasta og fyrstu grein stjórnarskrárinnar orðast svo sé þingmaður skipaður ráðherra skal hann víkja úr þingsæti á meðan hann gegnir ráðherradómi og tekur varamaður hans sætið á meðan þetta er sem sagt megin innihaldið svo er það önnur grein með leyfi virðulegs forseta hljómar hún svona lög þessi öðlast þegar gildi þetta eru einungis tvær greinar svo kemur greinargerðin hér með þannig að þetta er mjög lítið og stutt allt saman en hefur mikil áhrif og þýðir það að við förum úr því fyrirkomulagi sem við höfum nú að ráðherrar geti setið líka sem þingmenn á sama tíma og förum yfir í það sem tíðkast sums staðar annars staðar ekki alls staðar en sums staðar meðal annars í noregi og svíþjóð þar sem ráðherra getur ekki á sama tíma verið þingmaður það þarf að velja þar á milli flestir velja það nú ef þeim býðst það að verða ráðherrar að taka það að sér en þeir eiga ekki afturkvæmt inn í þingið ef þeir missa síðan ráðherradóm af einhverjum ástæðum í greinargerðinni kemur fram virðulegi forseta að þetta frumvarp eða frumvarp sama efnis var flutt á hundrað tuttugasta og þriðja þingi hundrað þrítugasta og fyrstu hundrað þrítugasta og annað hundrað þrítugasta og fimmta og hundrað þrítugasta og sjötta löggjafarþingi þannig á það er nú búið að mæla fyrir hér all oft úr þessum ræðustól svo vil ég líka taka það fram að á hundrað þrítugasta löggjafarþingi tvö þúsund og þrjú til tvö þúsund og fjögur

það er nú þannig virðulegur forseti að þó það sé búið að flytja þetta mál oft hér er alls ekki þannig að áhuginn sé nokkuð að minnka á því að þessi breyting öðlist gildi við höfum einmitt hlustað á mjög margar raddir sérstaklega bæði hjá stjórnmálamönnum og auðvitað líka hjá fólkinu í landinu

rætt í því sambandi að stjórnlagaþing ætti að taka einmitt á þessari hugmynd ásamt mörgum mörgum öðrum um það að ráðherrar víki af þingi á meðan þeir gegna ráðherradómi virðulegi forseti það er þannig að íslenskt réttarríki byggist á hugmyndum sem margir þekkja og lærðu í skóla á sínum tíma hugmyndir franskra umbótasinna á átjándu öld um greiningu ríkisvaldsins í þrjá þætti það er löggjafarvald framkvæmdavald og dómsvald þetta kemur fram í annarri grein stjórnarskrárinnar hugsunin að baki þessari slíkri skiptingu er að hver valdhafi um sig takmarkaði vald hins en þó ætti hver hluti ríkisvaldsins fyrir sig að vera sem sjálfstæðastur þó að stjórnarskráin okkar byggist á þessum hugmyndum gerir hún samt ráð fyrir að ráðherrar geti jafnframt verið alþingismenn þannig að þeir sitji bæði sem framkvæmdavald og hluti af löggjafarvaldinu þannig að aðskilnaður löggjafarvalds og framkvæmdarvald er því í raun ekki eins mikill og aðra grein stjórnarskrárinnar áskilur ég vil einnig draga það fram að megin hluti þingstarfa eða alla vega stór hluti þingstarfa fer fram í þingnefndum það hefur skapast sú hefð þó það sé ekki meitlað í stein hefur skapast sú hefð að ráðherrar gegni ekki setu í þingnefndum ég er ekki að leggja það til alls ekki nema síður sé ég dreg þetta fram að með þessu má segja að stór hluti eða viss hluti þingheims er ekki nema að ákveðnu leyti virkur í þingstörfunum tekur ekki þátt í nefndastörfum þannig að þetta er líka atriði sem ber að hafa í huga það kemur hér fram virðulegur forseti í greinargerðinni að jafnhliða þeirri breytingu sem frumvarpið mælir fyrir telja flutningsmenn rétt að skoða ég undirstrika orðið skoða skoða hvort ástæða sé til að fækka þingmönnum ég veit að það eru margir sem vilja láta skoða sérstaklega meðal annars vegna þess að verði þessi breyting gerð blasir það við að tíu miðað við hvernig staðan er núna tíu ráðherrar sem eru líka alþingismenn það eru nefnilega tveir hæstvirtir ráðherrar sem eru ekki þingmenn í dag það er hæstvirtur dómsmálaráðherra og hæstvirtur efnahagsmála og viðskiptaráðherra eru ekki þingmenn líka háttvirtir ef við mundum taka þessa breytingu í gegn núna mundu tíu fulltrúar eða tíu þingmenn sem verða ráðherrar úr stjórnarliðinu það er frá v g og samfylkingunni fara út úr þingstörfum og það kæmu inn tíu þingmenn hingað inn frá þessum flokkum það er v g og samfylkingunni þannig að það eru sumir sem segja og það er alveg rétt ábending að þetta mundi styrkja svolítið vægi sitjandi ríkisstjórnar á hverjum tíma nema það sé brugðið á það ráð að styrkja stjórnarandstöðuna jafnhliða með öðrum hætti það er eitthvað sem ég hef dregið fram hér í þessari umræðu að það sé ástæða til þess að skoða það af því það er vissulega galli á þessu frumvarpi að því leytinu að komi inn varamenn þessara flokka eiga þessir flokkar bæði hæstvirtan ráðherra og háttvirtir þingmenn en ekki eina manneskju með báða hattana eins og það er í dag

varamann og svo framvegis jú jú þetta er allt hægt virðulegur forseti en það er galli á því líka af því ef svo fer að sá sem þetta gerir það er ef hæstvirtur ráðherra gerir þetta miðað við löggjöfina í dag á hann ekki afturkvæmt í þingið aftur ef hann missir ráðherradóm eða fer út úr ráðherradómi af einhverjum ástæðum þannig að ég tek sem dæmi þegar sú er hér stendur gegndi stöðu ráðherra fékk maður þessa spurningu af hverju tekur þú ekki inn þinn varamann svarið er að

að vegna ákveðinna aðstæðna milli flokkanna sem var frágengið við ríkisstjórnarskipti þegar ný ríkisstjórn tók við eftir kosningar var ákveðið að það ráðuneyti sem sú er hér stendur veitti forustu það færi yfir til hins flokksins á ákveðnum tímapunkti þannig að það var alveg vitað að einhver úr okkar röðum það er einhver af ráðherrum framsóknarflokksins á þeim tíma yrði að fara út og víkja þannig að sjálfstæðisflokkurinn fengi einn aukaráðherra þannig að þetta er ekki svo auðvelt eins og staðan er í dag virðulegur forseti ég vil líka draga fram að eins og ég sagði áðan er þetta þannig í noregi og svíþjóð að þegar valdir eru ráðherrar þar hæstvirtir gegna þeir ekki þingmennsku samhliða reyndar er það þannig að það eru oftar valdir einhverjir utan frá heldur en gengur og gerist hjá okkur þegar maður er að lýsa þessu fyrir gestum hér norrænum gestum sérstaklega frá svíþjóð og noregi og lýsa þessu hvernig þetta er hér verða þeir margir mjög hissa af því þeir eru svo vanir hinu kerfinu og telja að sitt kerfi sé miklu betra ég held að það sé þannig þess vegna er maður að flytja þetta mál ásamt fleirum það er líka ein hlið á þessu og það er þetta svokallaða ráðherraræði ég vil benda á og hef upplifað það sjálf virðulegi forseti að hér fyrir nokkrum árum síðan bæði á árabilinu nítján hundruð níutíu og eitt til nítján hundruð níutíu og fimm sem ég reyndar var ekki á þinginu á þeim tíma virðulegur forseti en einnig á árabilinu nítján hundruð níutíu og fimm til tvö þúsund og sjö var sú er hér stendur

á þessu fyrra tímabili nítján hundruð níutíu og eitt til nítján hundruð níutíu og fimm var alþýðuflokkurinn í ríkisstjórn á árabilinu nítján hundruð níutíu og fimm til nítján hundruð níutíu og sjö var framsóknarflokkurinn í ríkisstjórn hjá báðum þessum ríkisstjórnarflokkum á þessum tímabilum

þetta þýðir það að þegar mál eru rædd í ríkisstjórn og menn svona eru ekki að stöðva málið fyrir hvorum öðrum flokkarnir eru þeir í reynd að fallast á málin hafa sem sagt í þessum tilvikum sex ráðherrar úr öðrum stjórnarflokknum fallist á eitthvað mál í ríkisstjórn og fara svo með sama málið inn í sína þingflokka þar sem eru aðrir sex þingmenn þar sem hálfur þingflokkurinn er þegar búinn að samþykkja eitthvað mál úr ríkisstjórninni og hefur mjög mikla tilhneigingu til þess að vilja hamra það í gegnum þingið það þekkist ágætlega þannig að þetta eykur nú mjög mikið skriðþungann á ráðherraræðinu að hafa málin í þessum farvegi þetta væri öðruvísi ef þessir ráðherrar kæmu inn og kynntu fyrir þingflokknum mál þar sem væri nú þeir væru í talsverðum minni hluta ráðherrarnir væri nú auðveldara kannski

sé aðeins að minnka í íslenskri pólitík í dag ég held að það sé bara ágætt það er kannski vegna þess sem við höfum upplifað upp síðkastið að fólk er viljugra til þess að standa meira fyrir sínu en ekki að lúta endilega alltaf miklum flokksaga þó það sé vissulega nauðsynlegt líka það má ekki ganga of langt virðulegur forseti framsóknarmenn hafa ályktað um þessi mál

sjö til dæmis á flokksþingi var sérstaklega ályktað um þetta ég vil líka draga fram að á flokksþingi í janúar tvö þúsund og níu sem er síðasta flokksþingið sem við héldum þar var líka ályktað um að þingmenn segðu af sér þingmennsku meðan þeir væru í ráðherraembættum svo hafa framsóknarmenn líka verið mjög áhugasamir um stjórnlagaþing og lögðu fram mál af þeim toga á þarsíðasta þingi það mál var mikið rætt í aðdraganda síðustu alþingiskosninga sem voru í apríl í fyrra því miður náðist það ekki í gegn það var afar

en það var nú aðallega fyrir þær sakir að sjálfstæðismenn voru mjög ósáttir við hleypa því máli í gegn og beittu sér mjög harkalega gegn því það var ekki hægt að klára það mál í umræðunni vegna þess að alþingiskosningar voru

enn á ný og ekki er komið stjórnlagaþing enn en alla vega framsóknarmenn munu vinna að því að það verði og auðvitað viljum við helst að það verði bindandi stjórnlagaþing það verði kosið til þess og það væri með einhverjum hætti bindandi en ekki ráðgefandi en það er nú önnur umræða sem við verðum taka hér síðar ég vil líka til þess að þing unga fólksins árið tvö þúsund og sjö ályktaði á þessum nótum þar segir að enginn skuli gegna þingmennsku og embætti ráðherra á sama tíma og svo framvegis þannig að unga fólkið hefur nú látið til sín taka í þessu ég vil líka koma því á framfæri að samfylkingin hefur ályktað um þessi mál árið tvö þúsund og þrjú var komið inn á þetta á landsfundi samfylkingarinnar virðulegi forseti og sagt að ráðherrar eigi að segja af sér

árið tvö þúsund og fimm segir líka í ályktun frá samfylkingunni og ég ætla að lesa þetta með leyfi virðulegs forseta ráðherra gegni ekki þingmennsku sem meðal annars stuðlar að því að skekkja aðgreiningu löggjafarvalds og framkvæmdarvald það er alveg ljóst að

skýrt það eitthvað betur hvort það sé eitthvað nýtt þar en alla vega er þetta mjög einbeittur vilji samfylkingarinnar að standa að þessu máli og fá þetta í gegn

þingmönnum ég reyndar hef talsverðar efasemdir um það en það er auðvitað þannig að ef við tökum tíu til tólf þingmenn sem verða ráðherrar út af þinginu og tökum inn nýja tíu til tólf varamenn auðvitað fjölgar í hópnum þetta er dýrt það kostar sumir segja við skulum bara fækka þingmönnum á móti til að vega upp á móti kostnaðinum ég hef samt talsverðar efasemdir um þetta en þetta er nú í greinargerðinni af því það eru aðilar sem eru meðflutningsmenn sem hafa talsverðan áhuga á þessu mér finnst ágætt að koma því á framfæri hér að hér á íslenska alþingi eða á alþingi eru sextíu og þrír þingmenn í noregi eru þeir hundrað sextíu og níu í danmörku hundrað sjötíu og níu og í finnlandi tvö hundruð og í